Pane předsedající, kolegyně a kolegové, my se tématu invaze turecké armády na území Sýrie budeme věnovat ve zvláštním bodu. Ale já jsem v této chvíli chtěla vystoupit pro to, abych připomenula, že v letošním roce je to přesně 70 let, kdy jsme si připomínali podepsání Washingtonské smlouvy a završení transatlantických vztahů. Toto partnerství znamenalo vždycky velkou jistotu a spojenectví mezi Evropou a USA.

Nevyzpytatelnost administrativy a konkrétně prezidenta Trumpa znamenala, že Kurdové na syrské straně zůstali vlastně bez ochrany a Evropská unie nebyla o tomto informována. Je vidět, že zřejmě nové Trumpově administrativě nezáleží tolik na dobré spolupráci s Evropou. Já si myslím, že to je velmi krátkozraké. Posilování euro atlantických vztahů je ve prospěch obou partnerů.